Creo que no estamos ante un plan de recuperación, sino claramente ante lo que podríamos llamar un certificado de defunción. La falta de responsabilidad política de algunos gobiernos y de la Comisión, sumada a una cierta ceguera de una parte del sector, nos ha abocado a un escenario en el que, más que preguntarnos sobre si podremos o no recuperar las poblaciones, lo que tenemos que preguntarnos es cuándo dejaremos de ver y de encontrar atunes en nuestros mares y océanos. Y no estoy hablando de una década, estoy hablando de un lustro a lo sumo. En ese contexto, la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, en realidad debería llamarse la Comisión Internacional para la Captura de Todo el Atún.

La consecuencia de esa actitud no nos tenemos que engañar supone un paso más hacia el abismo.